skuldavandinn hefur verið eitt erfiðasta og mest rædda lífskjaraatriði hrunsins hávær krafa hefur verið um flatan niðurskurð húsnæðisskulda bæði hér innan þings og utan sú krafa hefur verið réttlætt með því að forsendur lántöku hafi breyst og skuldir tekið stökkbreytingu eftir hrun í upphafi ársins tvö þúsund og tólf var það mat alþjóðagjaldeyrissjóðsins að afskriftir skulda heimila hafi þá þegar numið fimmtán til tuttugu prósent af skuldum bæði það sem búið var að afskrifa og það sem var í vinnslu á þessum tíma ein aðalástæða þess að framsóknarflokkurinn er í ríkisstjórn eru loforð um að leiðrétta skuldir heimilanna með niðurfellingu á heimsmælikvarða um leið og hann kæmist til valda eins og formaðurinn komst að orði með leyfi forseta þá snerist skjaldborg fyrri ríkisstjórnar um heimilin öfugt og skjaldborg sem snýr öfugt kallast umsátur við þurfum að leiða sóknina til að rjúfa umsátrið um heimilin svo mörg voru þau orð og nú erum við hér og hæstvirtur forsætisráðherra loks að tilkynna þingi og þjóð hvað gera skuli en hvað er það nákvæmlega ég er ekki nær

og ég held að þeir sem sitja heima og bíða og hafa beðið frá því að ný ríkisstjórn tók við völdum séu það líka þeir eru ekki mikið nær eða var óútfært fyrir kosningar og það er kannski mesta skömmin í öllu málinu fólk taldi að þetta væri útfært það var sagt af hálfu þingmanna framsóknarflokksins þar sem ég sagt fundi

til sín og gert að sínu en það hefur bara komið á daginn að svo er ekki heldur eru því miður málin óútfærð og verkefnið kannski miklu stærra heldur en

ríkisstjórnarflokkanna virðist hafa gert sér grein fyrir hér hefur verið talað um tilfærslu á fé af landsbyggðinni það hefur verið talað um tímalínu hvenær og ég tek undir allar þær spurningar sem hér hefur verið varpað fram er varða þessi mál það er mjög mikilvægt að þeim verði svarað það er rétt að fara yfir það líka sem háttvirtur þingmaður unnur brá konráðsdóttir sagði hér áðan vegna hagstofumálsins að það hefði þurft til til að hægt væri að fara yfir þessi leiðréttingamál það kom hins vegar fram í umræðunni í sumar að það var ekki svo en það er líka einmitt ég tek undir með háttvirtum þingmanni helga hjörvar það sem vakti athygli mína var akkúrat þetta að nú væri byrjað að smíða frumvarp um niðurfærslu höfuðstóls sem segir manni akkúrat þetta það er búið að taka hér einhverjar ákvarðanir og eitthvað virðist liggja fyrir sem ekki hefur verið sagt það eru kannski gögn hagræðingarhópsins sem við erum ekki búin að fá í hendurnar og skýringin

en líklega verður bara allri alþjóð birt þetta á mánudaginn og við sem erum að vinna við gerð fjárlaga þurfum ekkert frekar að heyra það fyrr en þá í þessari umræðu og það sem oft hefur heyrst í gegnum tíðina eða síðastliðið ár er að ekkert hafi verið gert fyrir skuldug heimili af fyrri ríkisstjórn það er ástæða til að rifja það upp að hún greip til fjölmargra ráðstafana allt frá uppshafsbráðaaðgerðum eins og frystingar lána stöðvunar nauðungaruppboða aðgerð eins og greiðslujöfnunar almenna og sértæka skuldaaðlögun hundrað og tíu prósent leiðina verulega hækkun almennra vaxtabóta og upptöku

en þrátt fyrir það held ég að ekkert okkar hér inni efist um að hjá mörgum heimila jukust fjárhagsþrengingar umtalsvert eftir hrunið það var aðallega vegna kaupmáttarrýrnunar og aukinnar skuldabyrði vissulega og þannig er staðan auðvitað enn hjá mörgum en út frá umfjöllun ags virðist ljóst að aðgerðirnar sem gripið var til á íslandi hafi verið bæði umfangsmiklar og markvissar vandi okkar var vissulega meiri en víða bæði hérna vegna hás skuldahruns íslensku krónunnar og verðbólgu en hækkun vaxtabótanna var ein af stóru aðgerðunum og ekki bara almenn aðgerð heldur beindist sérstaklega að tekjulægri fjölskyldum vegna þeirra reiknireglna sem gilda um bæturnar þær höfðu því mikið að segja til að mynda kreppuáhrifin á viðkvæmari fjölskyldur og heimili virðulegi forseti í sögulegu samhengi langar mig að vitna í skýrslu sem ber heitið áhrif mótvægisaðgerða á skuldavanda fátækt og atvinnu en þar er vitnað til sem með leyfi forseta sagði að kreppan mikla hefði verið eftirspurnarkreppa sem kom í kjölfar bóluhagkerfis og tengdrar fjármálakreppu þar sem kjaraskerðing atvinnuleysi og skuldavandi drógu neyslugetu heimila er leiddu til vítahrings samdráttar og vaxandi þrenginga ríkisvaldið er eini aðilinn sem getur rofið vítahringinn sagði eins og ætti að gera það með stýringu eftirspurnarinnar þannig þyrfti ríkið að stuðla að aukinni eftirspurn með því að veita fjármagni til framkvæmda og atvinnuskapandi aðgerða auk kjarabóta til heimila og atvinnulausra sem kæmi hjólum atvinnulífsins á ról á ný sú vinna var hafin á síðasta kjörtímabili en virðist ekki eiga að halda áfram nú leið síðustu ríkisstjórnar er sem sagt í anda þessara keenisku viðbragða við kreppuástandi og velferðarstefnu vegna þess að gripið var til endurdreifingar tekna þar sem bótagreiðslur til lægri tekjuhópa voru auknar og skattbyrði á lægri og millitekjuhópum var lækkuð en um leið hækkun á hærri tekjuhópana það varð til þess að minna þurfti að skera niður en ella í opinberum útgjöldum þó nóg hafi ber um samt samkvæmt opinberum gögnum heppnaðist þessi aðgerð vel en þessi

skuldavanda þá er ástæða til að fara aðeins í muninn á honum og greiðsluvanda því það er stór hópur fólks sem á í greiðsluvanda þar sem ráðstöfunartekjur heimilisins duga ekki til að standa undir greiðslubyrði lána og lánaframfærslu og það er jafnvel tekjulægsta fólkið skuldavandinn er hins vegar fólkið sem gjarnan á eignir og eru þá með neikvætt eigin fé það hefur verið mikið rætt um almennar aðgerðir í þessu samhengi hér í þinginu og línurnar hafa verið skýrar þrátt fyrir að margt hafi komið fram sem segir að almennar skuldaaðgerðir hjálpa ekki þeim verst settu heldur komi þeim sem hafa hæstu tekjurnar best ég held að það sé ómarkviss nýting fjármuna vegna þess hve mikið er búið að ræða um þetta mikilvæga mál sem skuldastaða heimilanna er hefur að sama skapi orðið æ ljósara hvar þessi vandi er mestur þar er um að ræða tekjulægri barnafjölskyldur ekki síst fólk á aldrinum þrjátíu til fjörutíu ára sem festir kaup á húsnæði á bólutímanum stundum sínu fyrsta húsnæði á uppsprengdu verði með tilheyrandi stærri skuldasöfnun en áður hafði tíðkast á íslandi og það eru tekjulágir einhleypir aðilar sem búa einir og svo leigjendur en það liggur líka fyrir að vandi þeirra fjölskyldna sem eru í greiðsluerfiðleikum stafar ekki síður af öðrum skuldum en fasteignaskuldum og hefur verið talað um allt að helming á við neysluskuldir virðulegi forseti í allri þessari umræðu finnst mörgum réttlætið líka fótum troðið auknar skuldir eigið fé horfið gjaldeyrislán vissulega verið leiðrétt en svo virðist einhvern veginn allt vera á sömu leið aftur hjá þeim sem aurana eiga jafnvel eftir gríðarlegar afskriftir til framtíðar litið eigum við auðvitað að horfa til ráðstöfunartekna barnafjölskyldna og auka þær með hækkun barnabóta og hærri tekjuskerðingarmörkum auka húsnæðisbætur og styðja þannig við fjölskyldur í leiguhúsnæði einnig því markmiðið er auðvitað að grundvallareiningar samfélagsins heimilin búi